440 milionów konsumentów, a więc rynkiem dwudziestokrotnie większym. A ponieważ zarówno Australia, jak i Nowa Zelandia to kraje o dużej produkcji rolniczej, prowadzonej w specyficznych warunkach klimatycznych, o dużo niższych kosztach produkcji niż w Europie, w ponad 70 eksportowanej, zagrożenie dla europejskich rolników jest w tej sytuacji oczywiste. W związku z tym w umowach handlowych z tymi krajami, oprócz ograniczeń wymienianych już na tej sali, konieczne jest umieszczanie klauzul ochronnych, które będą automatycznie uruchamiane, jeżeli przywóz produktów rolnych z Australii i Nowej Zelandii przekroczy ustalone limity, co może spowodować poważne zakłócenia równowagi na europejskim rynku produktów rolniczych.